því að þakka málefnalegar umræður hér og góðar ábendingar og tillögur sem hér hafa komið fram og skilning þingmanna á að hér erum við að kljást við náttúruna og ekki alveg auðséð hvernig við höfum svo sem sífellt betri þekkingu og tæki til hvernig við getum tekið á því þegar hundrað þúsund tonna torfa kemur á fleygiferð hugsanlega í hræðslukasti undan allt að tvö hundruð tuttugu hvölum eins og var tekin mynd af við kolgrafafjörð í fyrra það var talið að það hefðu alla vega tvö hundruð sjötíu þúsund tonn af síld farið þarna inn þó fimmtíu þúsund hafi drepist var náttúrlega umtalsvert magn sem slapp út sumir hafa talað að jafnvel enn meira magn af síld hafi verið þarna inni sem betur fer staðan þannig núna eins og fram hefur komið hjá nokkrum þingmönnum að veiðar hafa gengið í sjálfu sér frekar illa það er minna af síld á þau svæði suðurhluta breiðafjarðar og í kolgrafafirði hún er ekki þétt hefur gengið illa að veiða í sjálfu sér vöktunin hefur í sjálfu sér fært okkur þau góðu tíðindi að það sé ekki síld í neinum mæli á svæðinu það hins vegar getur auðvitað breyst það tengist auðvitað bæði veðurfari og öðrum þáttum sem spila án efa inn í þetta það er auðvitað lykilatriði að í þessari viðbragðsáætlun sem ég fór hér yfir að þar sé annars vegar gerð allar þær leiðir færar sem við getum til þess að nýta lifandi síld áður en hún drepst það hins vegar er ákveðinn vandi að standa frammi fyrir þeirri ákvörðun hvenær á að fara að veiða síld hvenær fer hún inn og út og stofninn skaðast ekki neitt þess vegna er þessi súrefnismettunarmælir algjörlega á rauntíma algjört lykilatriði í því því staðreyndin er sú að auðvitað er náttúrulegur dauði stofnsins kannski miklu meiri heldur en þessi fimmtíu þúsund tonn enda kom það fram við ráðgjöf hafró að það mátti veiða meiri síld þrátt fyrir þennan dauða vegna þess að stofninn virðist vera í ágætu ástandi eftir erfiða tíma með sýkingu sem betur fer er nú að ganga úr stofninum það er sem sagt mikilvægt að hafa margar tillögur ég er hér með á einum fjórum fimm blöðum mismunandi tillögur og hverjir bera ábyrgð á viðkomandi tillögu og fjármögnun og kosti og galla það er verið að fara yfir þær það er mjög mikilvægt það er sem sagt þegar það liggur fyrir að það stefni í tjón þarf að taka ákvörðun um það hvernig við fyrirbyggja tjónið hvernig við getum nýtt lifandi síld síðan þegar ef það mistekst að einhverju leyti og við fáum umtalsvert magn af dauðri síld með hvaða hætti við nýtum það með skynsamlegustum hætti það var það sem ég var að nefna hér með að dæla með pramma það væri eftir að hún væri dauð til þess að takmarka urðun en líka hugsanlega til þess að geta nýtt hana sem fóður eða áburð eða að sökkva henni í sjó í stað þess að urða hana á landi það líka þarf auðvitað að velta fyrir sér þveranir fjarða það er einfaldlega þannig að margt sem bendir til að umhverfismatið sem var gert á sínum tíma hafi ekki tekið nægilegt tillit til strauma menn hafi meira verið uppteknir af tófum og fuglahreiðrum og öðru slíku sem meðal annars kom fram í máli heimamanna þegar ég heimsótti þá nú fyrir skömmu það sem er þó ánægjulegt og ætla að enda á því að ábúendur á eyði sögðu að það væri eiginlega merkilega gott ástand í firðinum

en ástandið er eiginlega merkilega gott í firðinum eftir allt það ólán sem þarna gekk yfir í fyrravetur og við gerum